Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute haben wir im Plenum an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz erinnert.

Der Antizyganismus ist nach wie vor Teil der europäischen Gesellschaft.

Insbesondere in Ungarn unter dem Regime der Fidesz Partei, die sich in der Fraktion der Konservativen und der EVP wohl aufgehoben fühlt, werden Roma nach wie vor rassistisch diskriminiert. Im Kampf gegen den Antizyganismus muss ein Perspektivenwechsel stattfinden.

Demnach stellt sich die Herausforderung, wie sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für ein gutes Leben für Roma ändern müssen. Das ist die unverzichtbare Aufgabe der Europäischen Union, wenn sie als Wertegemeinschaft ernst genommen werden